Myślę, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że kiedy Afryka prosi o wsparcie, kiedy państwa afrykańskie zabiegają o taką czy inną formę współpracy z Unią Europejską, my staramy się te idee wspierać, staramy się Afryce pomagać. W takich sytuacjach, z jaką teraz mamy do czynienia, kiedy chodzi o pewien standard przestrzegania praw człowieka i standard wyjaśniania tak tragicznych sytuacji, jak śmierć obrońcy praw człowieka, musimy być tak samo radykalni i tak samo zdecydowani.